Mit der vorliegenden Entschließung verurteilen wir die Anwendung der Prügelstrafe in Malaysia. Prügelstrafe sollte nicht verstanden werden als altmodisches, harmloses Erziehungsinstrument, sondern als eine grausame, demütigende und erniedrigende Strafe, wie sie in der Antifolter Konvention verstanden und verboten wird. Wer daran Zweifel hat, der sollte sich ein Video der praktischen Anwendung dieser Strafe in Malaysia ansehen. Diese Bilder stehen an Brutalität und Grausamkeit in nichts den Aufnahmen von Folterungen nach. Malaysia wendet diese grausame und erniedrigende Strafe bei mindestens 66 Straftatbeständen an, und es werden im Jahr ca.

Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren diese brutale Behandlung auch auf Migranten ausgeweitet wurde, die ohne Papiere ins Land gekommen sind, und auf Drogenabhängige.

Wir fordern deshalb dringend von der malaysischen Regierung, diese grausame, demütigende und erniedrigende Strafe sofort einzustellen und mittelfristig die einschlägigen Gesetze dazu zurückzunehmen. Malaysia ist Mitglied im UN Menschenrechtsrat. Auch dieser meine Vorrednerin hat es zitiert hat sich dafür ausgesprochen, dass Körperstrafen in ihrer Anwendung Folter gleichkommen. Deshalb stünde es Malaysia gut an, in diesem Gremium zu bleiben, aber auch die Prinzipien, die man dort vertritt, umzusetzen.